Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le rapport qui nous est soumis donne l'esquisse d'une orientation nouvelle de la politique agricole commune, qu'il s'agisse de la progressivité des crédits publics en fonction de l'emploi et de l'environnement, de la reconnaissance de l'agriculture comme productrice de biens publics ou encore de la notion d'agriculteurs actifs. Mais nous avons connu trop de bonnes intentions sans que la vie des paysans travailleurs s'en trouve améliorée. Soyons bien conscients des drames qui se nouent en ce moment même dans nos campagnes. Même si l'idée d'un filet de sécurité est intéressante, elle ne suffit pas en elle même, il faut revenir à des mécanismes d'intervention publique pour obtenir des prix de base garantis pour les petits et moyens producteurs. La combinaison de l'efficacité économique, sociale et écologique commande aussi d'en finir avec le libre échange ultralibéral actuel qui détruit les fermes familiales. Il faut donc que l'Union européenne agisse pour changer radicalement l'Organisation mondiale du commerce et travaille plus avec la FAO pour revenir à des systèmes de coopération qui incluent des droits de douane variables aux frontières. De même, il faudrait beaucoup plus de crédits pour la recherche en Europe. Enfin, il faut insister sur le maintien du budget de la politique...